Madame la Présidente, chers collègues, nous savons tous que le traité de Lisbonne, cela vient d'être évoqué, renforce les pouvoirs du Parlement, mais peu d'entre nous sont conscients du changement radical qu'il provoque, en particulier dans le domaine de la politique commerciale, que je suis de près. Grâce au traité de Lisbonne, le Parlement ratifiera tous les accords commerciaux internationaux. Cela fait déjà grand bruit, et les discussions sur Acta ou sur l'accord de libre échange avec la Corée n'en sont qu'un premier signe.

Je suis leur porte parole et malgré le scepticisme de certains ou l'opposition affichée de certains autres, j'ai porté un message clair. Si le Parlement doit valider tout accord commercial, il doit être associé dès le début du processus. Ce qui paraissait utopique est désormais inscrit dans l'essentiel de nos relations avec la Commission puisque nous serons pleinement consultés sur les mandats de négociations.

J'appelle aussi mes collègues car nous souffrons d'une espèce de syndrome de Stockholm à l'égard de la Commission et du Conseil à utiliser tous nos droits car ce sont les droits de nos concitoyens.